No descubro nada nuevo a este Parlamento si les digo que estoy convencida de la necesidad de las normas que obligan a gobiernos y empresas a dar de forma transparente toda la información económica. Por eso hemos apoyado este texto, porque va en la dirección correcta. La existencia de acuerdos fiscales secretos entre empresas y Estados miembros o las políticas de dumping fiscal como forma de competir entre unos Estados miembros y otros no contribuyen a generar ninguna riqueza, solo contribuyen al fraude y a la evasión y a los paraísos fiscales, como estamos viendo de forma permanente. Estoy convencida de que las propuestas en la línea en la que se hacen en esta consulta sí son el camino para luchar contra la desigualdad fiscal.

Hay que tapar las goteras de la fiscalidad con transparencia y con información actualizada en el corto plazo.